Señor presidente. Hace un rato debatíamos aquí, en este Pleno del Parlamento Europeo, sobre una Europa basada en valores, la que echamos de menos cuando vemos los incumplimientos en materia migratoria, cuando vemos la falta de unión para hacer frente al populista en jefe Donald Trump cuando se retira del cambio climático con una diplomacia humanitaria que dé una respuesta humanitaria a la crisis, pero también cuando luchamos contra la evasión fiscal y contra el fraude fiscal. Primer ministro Muscat por supuesto, saludamos su compromiso. Pero, comisario Moscovici es muy importante que los trabajos de la Comisión de Investigación sobre Blanqueo de Capitales y Elusión y Evasión Fiscales no se centren ni en Nevada ni en Hong Kong, sino en la desigualdad tributaria aquí, en la Unión Europea, dentro de la Unión Europea. Porque las resoluciones fiscales, el papel de los abogados, de los asesores fiscales y de los bancos están pidiendo a gritos un esfuerzo de armonización fiscal en Europa y desde Europa. Por eso, la comisión de investigación tiene que empedrar el camino hacia una nueva legislación que acabe con las lagunas, los agujeros legales y los muchos trucos que permiten que los defraudadores se sigan saliendo con la suya.